Ich gratuliere natürlich ebenfalls offiziell, und ich kenne Ihre große Toleranz, was die Redezeit betrifft.

Wir diskutieren Europa in einer schwierigen Zeit. Seien wir ehrlich Viele, die Europa heute mitbestimmen, vielleicht sogar manchmal mehr bestimmen als wir in diesem Parlament, sind nicht hier die Finanzmärkte, die Ratingagenturen.

Die nützen nämlich die Schwäche Europas aus.

Und das ist etwas, was uns auch die Ratingagenturen tagtäglich beweisen Wenn wir keine gemeinsamen Lösungen haben, dann werden wir unser Spiel treiben, aber nicht die europäische Politik. Daher unterstütze ich natürlich all das, was schon gesagt worden ist, auch zur Gemeinschaftsmethode.

Es geht aber auch und das haben Sie auch richtig gesagt darum, dass wir wegkommen von der einseitigen Austeritätspolitik. Auch da machen die Ratingagenturen uns die Sache klar, indem sie bei der letzten Abwertung klar gesagt haben Aufgrund dieser einseitigen Austeritätspolitik wird es nicht möglich sein, die Budgets wirklich zu korrigieren.

Was dort passiert ist ein Widerspruch genau gegen jene Austeritätspolitik, die unsozial ist.

Aber es darf nicht auf Kosten der Ärmsten gehen. Und das passiert heute in Rumänien. Ich kann nur alle aufrufen, doch wirklich den Weg zurück zu finden zur Sicherung des Sozialstaates in Europa. Ohne den Sozialstaat werden wir auch die Budgetprobleme nicht regeln.

Und dann kommt es zu sozialen Unruhen, dann kommt es zu massiven Einschränkungen von Bürgerrechten, dann kommt es dazu, dass die Polizei mehr die Straßen dominiert.

Wir sagen, wir haben noch vor kurzem am Lissabon Programm festgehalten Wir sollen doch die wettbewerbsorientierteste Region werden, die wettbewerbsfähigste Region, die insbesondere aufgrund von Bildung, Ausbildung und Wissenschaft und Forschung. Und was sehen wir heute?

Sie werden nicht mehr erhöht, sondern sie werden gekürzt.

Ich bekenne mich dazu Ja, meine Fraktion will Europa bei der Arbeit sehen! Da unterstützen wir voll Ihren Ansatz. Und das kann auch nur geschehen und auch das möchte ich ganz klar und deutlich sagen wenn wir Ökologie und Arbeitskräfte und Beschäftigungspolitik verbinden. Wir sind absolut dagegen, das als Gegensatz zu sehen.

Wenn sie zum Beispiel auch von Energieeffizienz gesprochen haben Auch das ist ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt. Wir müssen energieeffizienter werden, wir können es werden. Es gibt viele gute Beispiele, wir müssen ihnen nur folgen. Ich glaube, das Wesentliche daran ist, dass wir wieder stolz sein können. Wir müssen als Europa wieder auf Europa stolz sein können. Wenn wir jetzt nach Amerika oder woandershin gehen, nach China, dann werden wir mit unseren Problemen konfrontiert. Vor zehn Jahren war es noch anders. Ich möchte, dass es auch nach der dänischen Präsidentschaft wieder anders ist, dass wir gemeinsam auf Europa stolz sein

Hughes. Wir sind heute geschlossen da. Wir sind weiterhin ein geschlossener, fähiger Partner für unsere Kolleginnen und Kollegen in diesem Haus und natürlich für die Präsidentschaft und für die Europäische Kommission. Wir haben vielfach andere Vorstellungen von diesem Europa ein soziales, ein gerechtes Europa, ein ökologisches Europa. Und vor allem auch wir werden das am Nachmittag diskutieren ein demokratisches

geben. Aber wir sind gesprächsbereit. Wir wollen gemeinsam an diesem Europa